Monsieur le Président, si on ne donne des stylos à cette jeune génération, les terroristes leur donneront des armes. Ce sont les mots de Malala qui, à quatorze ans, comprend parfaitement qu'éducation des enfants et lutte contre l'obscurantisme vont de pair. Au delà du cas de cette jeune Pakistanaise devenue un symbole, je veux rappeler que, cette situation inacceptable, des fillettes en Afghanistan la vivent quotidiennement. Ces multiples violences dont elles sont victimes ne font plus la une des journaux, comme c'était le cas il y a dix ans, quand nous voulions justifier notre action militaire en Afghanistan, au nom de l'émancipation des femmes afghanes. Alors je tiens à le répéter à nouveau il ne faut pas les oublier. C'est le message que sont venues porter des parlementaires afghanes lors de leur visite il y a quelques semaines au Parlement européen. Elles redoutent qu'en 2014, après le retrait des forces de l'ISAF, leurs droits gagnés cette dernière décennie soient purement et simplement échangés contre un retour au calme lors des négociations entre le gouvernement afghan et les talibans. Alors, oui, il faut continuer à condamner sans relâche ces pratiques d'un autre âge. Mais l'Union européenne doit surtout soutenir financièrement les associations locales de femmes qui se battent pour maintenir les écoles ouvertes.